virðulegi forseti ég segi já bæði til að það sé hægt að uppfylla þau loforð sem allir stjórnmálaflokkar hafa gert til að þetta mál færi í þjóðaratkvæðagreiðslu einhvern tíma á ferlinu ég

við erum að renna út á tíma fyrir þá sem hafa komið hér í ræðustól og kvartað yfir því að þingstörfin hafi gengið hér seint undanfarna daga ég þori alveg að lofa því að ef þessi tillaga verður samþykkt þá verða þingstörf mjög greiðari heldur en núna undanfarna daga ég er að gera grein fyrir atkvæði mínu virðulegi forseti þarf að vera að kalla fram í sal líka háttvirtur þingmaður hefur orðið ég segi já og tel að það mundi greiða mjög fyrir þingstörfum hér ef þessi tillaga yrði samþykkt